fór áfram fjórtánda desember síðastliðnum til viðræðna við nefndina komu forsvarsmenn ráðuneyta ég vil einnig geta þess virðulegi forseti í þessari framsögu að rétt er að það komi fram í upphafi að fjárlaganefnd tók fjáraukalögin út úr nefndinni snemma í morgun eða fyrir um klukkutíma síðan þannig að ég geri ráð fyrir því að hugsanlega verði þau tekin til umræðu síðar í dag virðulegi forseta og er rétt að þingmenn séu upplýstir um það að fjárlaganefndin hefur þar af leiðandi lokið störfum sínum nú í desember nema eitthvað óvænt komi upp eins og venja er samkvæmt tuttugustu og fimmtu greinar þingskapa komu formaður efnahags og skattanefndar pétur h blöndal og flutningsmaður meirihlutaálits til að fjalla um tekjuhlið frumvarpsins og háttvirtur þingmaður ögmundur jónasson kynnti einnig álit minni hluta nefndarinnar í nefndarálitinu er af okkar hálfu háttvirtra þingmanna sem flytja þetta með mér þau kristján þór júlíusson ármann krónu ólafsson guðbjartur hannesson jón gunnarsson í forföllum ástu möllers steinunn valdís óskarsdóttir björk guðjónsdóttir og illugi gunnarsson

leggja til lausnir á þeim málum því að þær lausnir hafa ekki komið fram við þriðju umræðu en þetta er í samræmi við reglugerð um stjórnarráð íslands númer hundrað sjötíu og sjö tvö þúsund og sjö þá fer félags og tryggingamálaráðuneytið með mál er varða málefni aldraðra og uppbyggingu á öldrunarþjónustu á hjúkrunarheimilum heilbrigðisráðuneytið fer hins vegar með mál sem varða heilbrigðisþjónustu almennt og þar með talið heilbrigðisþjónustu á hjúkrunarheimilum þetta er eins og ég sagði áðan virðulegi forseti í samræmi við breytingar á lögum númer hundrað tuttugu og fimm nítján hundruð níutíu og níu um málefni aldraðra sem tóku gildi fyrsta janúar tvö þúsund og átta þegar yfirstjórn öldrunarmála fluttist milli ráðuneytanna líkt eins og ég sagði áðan virðulegi forseti þá var verið að vinna að þessari skiptingu og það kynni að hafa í för með sér flutning milli fjárlagaliða en þeirri vinnu er ekki lokið og því er það niðurstaða meiri hlutans að skipuð verði sameiginleg verkefnastjórn félags og tryggingamálaráðuneytis og heilbrigðismálaráðuneytisins sem hafi það hlutverk að tryggja og samhæfa skilvirka ákvörðunartöku á sviði öldrunarmála og annast framkvæmd verkefna sem henni eru falin meiri hluti nefndarinnar setur hér niður ítarlegt vinnufyrirkomulag en verkefnastjórnin skal skipuð fimm sérfræðingum og skipi heilbrigðisráðuneytið tvo fjármálaráðuneytið einn en það er fjármálaráðuneytið sem heldur utan um fjárlagaliðina og félags og tryggingamálaráðuneytisins skipi tvo allar ákvarðanir og tillögur til ráðuneytanna skulu samþykktar samhljóða ráðuneytin setja verkefnastjórninni erindisbréf þar sem verkefni hennar er lýst og henni settar starfsreglur verkefnastjórnin skal njóta aðstoðar starfsmanna ráðuneytanna á sviði öldrunarmála og fjármála en einnig getur hún aflað sér sérþekkingar annarra aðila virðulegi forseti og ég vil sérstaklega í þeim efnum benda á hvoru tveggja sérfræðinga innan alþingis bæði á fjárlaganefndarsviði svo og annarra sem alþingi hefur yfir að ráða meðal annars sérfræðinga sem heyra undir landskjörstjórn en við höfum verið að skoða þessi mál í sameiningu en málið í sjálfu sér er flókið úrlausnarefni tæknilega og þar af leiðandi rétt að menn fari ítarlega yfir það þegar menn skipta fjárlagaliðunum verkefnastjórninni eru sett tímamörk en hún skal skila fjárlaganefnd alþingis fyrir lok janúar tvö þúsund og níu tillögum um skiptingu

í samræmi við fertugasta og þriðju grein laganna um fjárreiður ríkisins númer áttatíu og átta nítján hundruð níutíu og sjö mun því meiri hlutinn leggja fram frumvarp um fjáraukalög í febrúar næstkomandi þar sem leitað verður eftir heimildum alþingis til fjárráðstafana um millifærslu milli fjárlagaliða í samræmi við framangreint meðan tímamörkin eru algerlega sett í þessum efnum virðulegi forseti og hér er því lýst yfir að það eigi að klárast innan mánaðar og ég vona að að gerist fljótt og vel og menn fari ítarlega yfir það og síðan mun háttvirtri fjárlaganefnd fá þetta til umfjöllunar og geta þá farið yfir þetta flókna efni en hér segir áfram í framhaldsnefndaráliti meiri hluta fjárlaganefndar endurskoðaðri tekjuáætlun efnahagsskrifstofu fjármálaráðuneytisins var gert ráð fyrir að heildartekjur ríkissjóðs yrðu rúmir þrjú hundruð níutíu og fimm milljarðar eða sextíu og fimm milljörðum minna en á árinu tvö þúsund og átta samdrátturinn nemur fjórtán komma tvö prósent að nafnvirði en tuttugu og fjögur komma sex prósent umfram verðbólgu sem spáð er að verði þrettán komma átta prósent á næsta ári meðan samdrátturinn er mjög mikill og ljóst er að ríkistekjur eru að falla mjög ört það er gert ráð fyrir að tekjur hækki milli umræðna eins og sagt er í spánni um sex komma sex milljarða en gert er ráð fyrir að tekjuskattur einstaklinga hækki um tvö komma tvo milljarða en þar af eru eitt komma eitt milljarðar ætlaðir til að fjármagna auknar greiðslur ríkisins til sveitarfélaga innflutningstekjur að fjárhæð þrír milljarðar eru áformaðar af sölu sendiherrabústaða en koma áætluð tvo milljarða króna útgjöld við kaup á ódýrari húseignum þá er gert ráð fyrir þrjú komma átta milljónir króna tekjum af nýjum skatti vegna ríkisútvarpsins en falla niður tvö komma níu milljónir af afnotagjöldum þetta er það helsta um tekjumálin en síðan er gerð grein fyrir því í annarri grein að ríkissjóður geti yfirtekið frá seðlabanka íslands tryggingabréf að fjárhæð þrjú hundruð áttatíu og fimm milljarða áformað er að verja á árinu tvö þúsund og níu vegna eigin fjárframlags ríkissjóðs á nýju bönkunum þremur í öðru lagi að afborganir af veittum lánum hækka um níu hundruð fimmtíu milljónir í samráði við endurskoðaða áætlun og í þriðja lagi afborganir ríkissjóðs af teknum lánum hækkaðar um fjörutíu og þrjú þúsund fimm hundruð milljóna króna í samræmi við endurskoðana lánsfjáráætlun í fimmtu grein breytingum er gerð grein fyrir því að það sé hækkun um hundrað og fimm milljarða á lántökuheimild fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs í öðru lagi tólf hundruð milljóna króna hækkun á endurlánaheimildum til lánasjóðs íslenskum námsmanna hæstvirtur iðnaðarráðherra og er rétt að lánasjóður íslenskum námsmanna hafi þessa endurlánaheimild og hækkun á henni og í þriðja lagi er lögð til fimm þúsund milljónir króna hækkun á heimild til veitingar ríkisábyrgðar á lántöku landsvirkjunar í ljósi endurskoðaðrar rekstrar og fjárfestingaráætlana fyrirtækisins þetta eru allt saman uppfærslur á eldri tillögum sem komu fram í frumvarpinu og er verið að uppfæra þær í samræmi við áætlanir eða verðbótafærslu þá er í fjórða lagi lögð til áttatíu og sjö milljarða króna hækkun á heimild til ríkisábyrgðar á lántökum íbúðalánasjóðs vegna almennra lána og munar mestu um hundrað milljarða króna hækkun til kaupa á fasteignalánum bankanna en

loks er í fimmta lagi lögð til sjö hundruð fjörutíu og þrjár milljónir króna lækkun á heimild til veitingar ríkisábyrgðar á lántökum íbúðalánasjóðs vegna leiguíbúða í ljósi nýrra áætlana sjóðsins nú er það svo að sjóðurinn hefur þó enn þá þó nokkrar heimild til að fara í lán og endurlána vegna leiguíbúða svo og leiguíbúða svo og almennra íbúða eins og hefur komið fram í upplýsingum frá sjóðnum tillögur meiri hlutans er varða útgjöld a hluta ríkissjóðs leiða til sextíu og sjö milljarða króna hækkunar útgjalda og er gert ráð fyrir að heildarútgjöld verði fimm hundruð fimmtíu og sex milljarðar og tekjuafgangur neikvæður um hundrað fimmtíu og þrjá milljarða það verður að segjast eins og er að það er ekki skemmtilegt hlutverk mitt sem formanns fjárlaganefndar og sérstaklega virðulegur forseti þegar ég horfi yfir salinn og sé tvo fyrrverandi formenn fjárlaganefndar sem hafa flutt nefndarálit líkt eins og þetta áður það sé hlutverk mitt að flytja frumvarp þar sem tekjuafgangur er neikvæður um hundrað fimmtíu og þrjá milljarða en svona eru hlutirnir og ég stend í sjálfu sér algerlega í lappirnar gagnvart þessu og skýringar á þessum breytingartillögum meiri hlutans koma fram við sundurliðun tvö sem fylgja skjali sem viðauki þessar tillögur eru margar hverjar komnar fram við aðra umræðu og meðal annars þá líka launa og verðlagsliðirnir sem gerð var grein fyrir í annarri umræðu nú hafa þeir verið uppfærðir og koma fram við þriðju umræðu eins og jafnan er svo eru fjölmargir úthlutunarliðir fastanefnda þingsins og eða fjárlaganefndar þar sem er vikið að smáum hlutum vítt og breitt um landið þar hafa mjög margir komið að því bæði fagaðilar sem hafa lagt til ráð til nefndanna og þingsins en ekki hvað síst þingmenn sem hafa lagt ýmislegt til en háttvirtir þingmenn þekkja jafnframt til einstakra erinda og í sjálfu sér eru þetta kannski ekki stóru hlutirnir í þessum heildarútgjöldum fimm hundruð fimmtíu og sex milljarðar en hins vegar eru hér mjög mörg mál eða stór verkefni sem frá brautargengi eins og jafnan er ég vék að því í

annars staðar en ég vék að því í ræðu minni virðulegi forseti við aðra umræðu að ég sæi það hins vegar fyrir mér að þessir hlutir gætu breyst og er vonandi að þingheimur nái samstöðu um það það eru svona þverpólitískar áherslur á milli þingmanna um það hvernig skuli fjallað um þessa safnliði eða stofnkostnaðarliði og ég sé fyrir mér að það sé hægt að ná sátt varðandi þau mál þar sem hvoru tveggja að þingið hafi enn frekari og meiri tíma til að fara yfir hlutina og jafnvel að fleiri fái að koma að því en um leið að sjóðir og sjóðsstjórnir hafi ákveði umboð og vald eins og þeir gera í dag þannig að það sem sjóðir og sjóðsstjórnir eru að fjalla um geti fengið kynningu á þinginu eða hugsanlega verði leitað umsagna og síðan öfugt hins vegar liggja þessi mál ekki eins og ég sagði áðan liggja ekki í flokkslínum heldur liggja frekar í reynslu og þekkingu háttvirtra þingmanna þannig að ég mun beita mér fyrir því hér eftir sem hingað til að reyna að ná fram þeirri breytingu sem er verið að leita eftir en þá í

ég ætla ekki virðulegi forseti að fjalla nánar um þessar breytingartillögur þær skipta hundruðum varaformaður fjárlaganefndar háttvirtir þingmenn kristján þór júlíusson mun fara yfir þær stærðir og við munum hafa sama háttinn á og fyrir ári að skipta þessari umfjöllun upp þannig að hér í framsögunum mun ekki verða farið yfir einstaka liði heldur mun það þá vera gert eftir að framsögumenn minni hluta hafa lokið máli sínu ég vil gera grein fyrir því hér að í rekstraryfirliti í fyrstu grein og viðeigandi liðum með sjóðsstreymi er þeim greinum breytt í samræmi við áhrif og þeim breytingum sem gerð er tillaga um síðan vil ég einnig virðulegur forseti koma að tvennu fyrir utan það sem ég hef sagt í þessari ræðu það er í fyrsta lagi að ég legg gríðarlega áherslu á það að fjárlaganefnd fyrir hönd alþingis komi enn frekar að eftirliti fyrir hönd fjárlaga og við höfum verið að reyna að þróa þau störf á þinginu og fengið auðvitað leiðbeiningar frá háttvirtum þingmönnum þess efnis fjárlaganefndarsviðið hefur verið styrkt ég tala alltaf um fjárlaganefndarsviðið virðulegur forseti nú það er búið að skipta um forseta í miðri ræðu forseti samt hann er samt forseti það er rétt virðulegur forseti þá vil ég ítreka það háttvirtir þingmenn og virðulegur forseti að það að fara fram með breytingar gagnvart þingi held ég að skipti gríðarlegu máli fyrir þingið og þá ekki hvað síst ef þingið gæti fengið beinan aðgang að upplýsingakerfunum þannig að upplýsingarnar berist með hraða ljóssins eins og ég segi en ekki með haustskipunum eins og nú er það er auðvitað þannig virðulegur forseti að það er til vansa að starfshættirnir séu ekki með þeim hætti að við getum fengið þessar upplýsingar fljótt og vel og jafnvel að þurfa ekki að fara fram með þær í fyrirspurnarformi gagnvart ráðuneytum ríkisendurskoðun eða slíku

líkt og ég hef greint frá í ræðu minni við aðra umræðu að þinginu sé treyst fyrir því að getað aflað sér þessara upplýsinga sjálft og haft þá þess vegna takmarkaðan aðgang að einhvers konar sundurliðuðum upplýsingum sem kannski skipta ekki máli þar er ég að tala um launamál og slíkt sem eru viðkvæmar persónuupplýsingar heldur að geta fengið upplýsingar og haft beinan aðgang að heildaryfirsýn á rekstri a hluta stofnana og jafnvel hvernig einstaka samningar standa því að eftirlitið er ríkur þáttur af hálfu þingsins ekki einungis gagnvart stofnunum heldur líka gagnvart ráðuneytunum og við eigum öll virðulegi forseti að standa að því sérstaklega á þessum tímum sem nú er þegar fjármagnið er takmarkað eins og sést í þessu nefndaráliti og þessum tillögum að við getum fylgt þeim mun betur með þessu ég vísa til ræðu minnar við aðra umræðu þar sem ég fór ítarlega yfir þessi mál er varðar framkvæmd fjárlaga þá vil ég einnig í framhaldi af því taka upp að upplýsingarnar nú hefðu mátt vera mun betri og jafnframt vísa til hvoru tveggja ræðu meiri og minni hluta við aðra umræðu varðandi þau mál að lokum vil ég virðulegi forseti ítreka það sem kom fram í lokaorðum mínum við aðra umræðu að ég vil þakka fjárlaganefnd fyrir góð störf á liðnum vikum og mánuðum þetta er búinn að vera um margt erfiður tími búnir að vera langir dagar og ekki hvað síst hjá mér og varaformanni en líka þrátt fyrir það öllu fjárlaganefndarfólki og það má segja að vertíðin hafi strax byrjað þann þriðja október og við höfum verið undir miklu álagi daga og klukkutíma en það hafa allir staðið sig afskaplega vel hvoru tveggja meiri hluti og minni hluti og ég vil þakka öllum nefndarmönnum fyrir góð störf í fjárlaganefnd og líkt eins og kom fram í upphafi ræðu minnar þá sleit ég síðasta fundi fjárlaganefndar vonandi á þessu ári nú fyrir klukkutíma síðar og það er verið að ganga frá síðustu þingskjölum fyrir

starfsfólki sviðsins sem hefur unnið afskaplega vel fyrir sviðið og fyrir þingið og fyrir fjárlaganefndina þakkir fyrir góð störf en án þessa starfsfólks geri ég ráð fyrir því að við værum ekki komin jafnlangt eins og raun ber vitni þrátt fyrir það að við getum gerð gagnrýnin á sjálf okkur fyrir það að þetta hefði mátt koma fyrr fram en starfsfólkið hefur lagt nótt við nýtan dag til að þetta gæti orðið að veruleika einnig höfum við átt gott samstarf við fjölmargar ríkisstofnanir ráðuneyti og sjálfseignarstofnanir og c hluta og d hluta stofnanir fengið upplýsingar frá þeim og það má kannski segja sem svo að síst höfum við fengið upplýsingar frá e hluta stofnunum sem ég hef oft nefnt að séu ríki í ríkinu en fjárlaganefnd er að vinna að frumvarpi sem mun koma fram á vormánuðum þannig að e hlutastofnanir munu vonandi ef það frumvarp nær fram að ganga virðulegi forseti þá munu þær líka þurfa að kynnast háttvirtri fjárlaganefnd og veit ég það að e hluta stofnunum mun þykja vænt um það að fá að mæta á fund fjárlaganefndar til ber sannaðhvort að fara yfir fjárreiður þessara stofnana þetta eru stofnanir eins og ríkisútvarpið landsvirkjun þróunarfélag flugstoðir og ekki hvað síst þrír nýir ríkisbankar sem heyra undir e hluta ríkisstofnanir í ríkisreikningi en það skiptir gríðarlegu máli virðulegi forseti að alþingi hafi einnig tækifæri til að eiga virkari aðgang að fjárreiðum og í raun og

þannig að alþingi eigi ekkert að koma á óvart í rekstri eða efnahag þessara stofnana virðulegi forseti ég lýk því máli mínu gagnvart þessu framhaldsnefndaráliti og ítreka það að varaformaður fjárlaganefndar háttvirtir þingmenn kristján þór júlíusson mun fara betur yfir sundurliðanir varðandi útgjaldaþáttinn en að öðru leyti hef ég farið yfir tekjuliðina og vísa til þingskjala